Geen toegevingen ook op de tenuitvoerlegging van REACH, hormonen, kloonvlees of genetisch gemodificeerde organismen. Geen TTIP over watervoorziening of volksgezondheid. Toch, collega's, zijn er verbeteringen mogelijk, vandaar de negen amendementen die ik indiende.

Het voorgestelde compromis voldoet ter zake niet.